Depuis le 1er janvier dernier, les membres de la Commission européenne sont dans l'illégalité, mais personne ne semble s'en émouvoir. En effet, l'article 3 du code de conduite des commissaires leur impose de publier chaque 1er janvier leur déclaration d'intérêts financiers mise à jour, or aucun ne l'a fait.

Il y a plusieurs mois, notre Parlement a exigé de plusieurs commissaires qu'ils démissionnent de conseils d'administration et vendent des actions sources de conflit d'intérêts avec leurs fonctions.

Ne pas donner les preuves que cet engagement, parmi d'autres, a été tenu, c'est entretenir un doute inacceptable sur l'indépendance de la Commission. Aussi, je voudrais vous demander, Madame la Présidente, d'exiger que la Commission européenne respecte cette obligation de publication des déclarations d'intérêts financiers et que prime, une bonne fois pour toutes, l'éthique sur le fric.